hæstvirtur forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að gefa þinginu munnlega skýrslu um heilbrigðismál skýrslu um þá stöðu sem við blasir í heilbrigðisþjónustunni eins og annarri opinberri þjónustu eftir efnahagshrunið núna í október en fjárlagafrumvarpið var í raun úrelt um leið og það var lagt fram vinnan við afgreiðslu frumvarpsins var í nokkurs konar herkví vegna óvissuástands sem skapaðist eftir að neyðarlögin voru sett á og við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við tókum ekki þátt í afgreiðslu þess máls við mótmæltum þeim niðurskurði sem hér hefur átt sér stað sérstaklega í heilbrigðisþjónustunni og við bentum á leiðir til þess að spara á öðrum sviðum en í heilbrigðisþjónustunni þannig að ég tel að sú afgreiðsla á fjárlögunum sem við stöndum frammi fyrir þau fjárlög sem við höfum í dag við þau búum við eftir þeim verðum við að fara og á þeim stutta tíma sem þessi ríkisstjórn hefur til þess að sinna því mikilvæga hlutverki að koma okkur í gegnum þetta erfiða tímabil fram að kosningum að þá er það mikil ábyrgð

þeim aðgerðum sem farið er í til þess að verja heimilin til þess að verja velferðarkerfið til þess að koma hér bankastarfseminni í gang þannig að atvinnulífið geti farið í gang það er í raun og veru sá verkefnalisti sem þessi ríkisstjórn hefur það sem hæstvirtur ráðherra skýrði hér frá í sinni skýrslu voru þær aðgerðir sem var hægt að grípa strax til það var í fyrsta lagi að það sem við mótmæltum hér þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs mjög harkalega það var nýjum sjúklingaskattur sem átti að leggja á við innlögn inn á sjúkrahús og ef það hefði orðið að þá hefðum við verið að brjóta hér blað í íslenskri heilbrigðissögu að taka upp skatt við innlögn á sjúkrahús við höfum náð samstöðu um það í gegnum árin og tíðina að það séu ákveðin mörk sem við förum ekki yfir það að reka hér góða heilbrigðisþjónustu er að reka hér sjúkrahúsþjónustu sem er gjaldfrjáls fyrir þá sem veikjast og um það viljum við standa vörð það var eitt af því fyrsta sem hæstvirtur ráðherra gerði það er hægt að ná sparnaði á ýmsum sviðum og hæstvirtur ráðherra fór hér yfir breytingar á lyfjalögum það er hægt að ná enn frekari sparnaði hvað varðar lyfin við höfum ekki lengur efni á því að leyfa okkur þann lúxus að nota dýrustu lyfin ef ódýrari lyf eru til á markaðnum jafn örugg og hafa sömu virkni við höfum heldur ekki efni á því að fara hér og gera margítrekaðar rannsóknir vegna sama sjúkdóms á stuttum tíma eingöngu vegna þess

milli stofnana og sveitarfélaga við gætum stuðlað að því að það verði út úr þessari kreppu ný hugsun þannig að þeir sem koma að bæði í sveitarfélögunum svæðisbundið bara opna hugann

í öllum þessum hugmyndum um sameiningar á stórum svæðum þá verðum við að gæta þess að horfa ekki eingöngu út frá stofnununum við þurfum að horfa út frá íbúunum sem búa á svæðunum þannig að kostnaðurinn